virðulegi forseti ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið á fengið á sinn fund fjölda gesta og margar umsagnir markmið þessa frumvarps er að gera auknar kröfur til ungra ökumanna með bráðabirgðaskírteini og að herða viðurlög við hrað og ofsaakstursbrotum í því skyni er í meðal annars lagt til að bráðabirgðaskírteini gildi í þrjú ár í stað tveggja ára og að lögreglustjóri geti sett akstursbann á byrjanda sem hefur fengið bráðabirgðaskírteini í fyrsta sinn hafi hann fengið fjóra eða fleiri punkta í ökuferilsskrá vegna umferðarlagabrota þá er lagt til að viðurlög við hraðakstursbrotum verði hert til muna og að hlutfallslega hærri sektum verði beitt þegar akstur hefur í för með sér aukna hættu svo sem við akstur stærri ökutækja sama á við þegar ekið er á hundrað fjörutíu kílómetra á klukkustund eða meira eða þegar ekið er á tvöföldum hámarkshraða en í síðarnefnda tilvikinu er jafnframt lagt til að ökumaður verði sviptur ökurétti tímabundið í frumvarpinu er enn fremur lagt til að mælt verði fyrir um heimild og í vissum tilvikum skyldu lögreglu til að gera vélknúið ökutæki upptækt vegna stórfelldra og ítrekaðra umferðarlagabrota nokkur umræða varð um upptökuákvæði frumvarpsins í nefndinni meðal annars um það hvort ákvæðið færi á svig við eignarréttarákvæði sjötugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar nefndin leggur til breytingar á þessu ákvæði frumvarpsins til samræmis við framkomnar athugasemdir um ákvæðið meðal annars frá refsiréttarnefnd en í umsögn nefndarinnar er lagt til að kveðið verði skýrar á um til hvaða tilvika ákvæðið taki í umsögn refsiréttarnefndar var jafnframt skýrt kveðið á um það að ákvæði frumvarpsins um upptöku skyldi ekki ná til ökutækis þess sem ekki er við brot riðinn þar sem slík heimild kynni að ganga nærri stjórnarskrárvörðum eignarrétti eiganda ökutækis samanber sjötugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar og fyrstu grein fyrstu samningsviðauka við mannréttindasáttmála evrópu samanber lög númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur töluverð umræða varð einnig í nefndinni um þær reglur sem gilda um hleðslu og frágang farms nefndin telur nauðsynlegt að tryggja betur eftirfylgni við slíkar reglur þá telur nefndin að herða þurfi viðurlög við brotum á reglum um hleðslu og frágang farms þannig að brot gegn reglunum varði punkt í ökuferilsskrá nefndin leggur enn fremur áherslu á mikilvægi þess að ábyrgð á hleðslu og frágangi farms verði bæði hjá eiganda ökutækis og ökumanninum sjálfum nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu með breytingu á annarri grein gildandi umferðarlaga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með lögum númer áttatíu og fjögur tvö þúsund og fjögur voru lítil vél og rafknúin farartæki hvort sem þau voru knúin með rafmótor eða sprengihreyfli sem ekki voru hönnuð til hraðari aksturs en fimmtán kílómetra á klukkustund skilgreind sem reiðhjól þar undir falla meðal annars vélknúin hlaupahjól framangreind breyting hefur reynst vel en efri hraðamörk ákvæðisins hafa hins vegar þótt of lág þess vegna er lagt til að breyta c lið skilgreiningarinnar á hugtakinu reiðhjól í annarri grein gildandi umferðarlaga þannig að efri hraðamörk framangreindra ökutækja verði hækkuð úr fimmtán kílómetrum á klukkustund í tuttugu og fimm kílómetra á klukkustund nefndin telur eðlilegt að skilgreina hjól sem ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en tuttugu og fimm kílómetra á klukkustund sem reiðhjól í stað léttra bifhjóla enda eru síðarnefndu ökutækin skráningarskyld og ætluð til notkunar í almennri umferð í umferðarlögum er hins vegar tekið fram að ekki megi aka reiðhjólum á akbraut nefndin telur auknar líkur á slysahættu ef lítil vél og rafknúin farartæki sem ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en tuttugu og fimm kílómetra á klukkustund eru notuð í almennri umferð annars lagt er til að ákvæði níundi málsgrein fyrstu grein frumvarpsins um heimild ráðherra til að setja reglur um takmörkun á heimild byrjanda til að stjórna ökutæki sem ökuskírteini þarf til að stjórna á tilteknum tímum sólarhringsins takmörkun á fjölda farþega yngri en tuttugu ára og um takmörkun á afli hreyfils ökutækis verði fellt niður mikil umræða hefur orðið um framangreint ákvæði í nefndinni og er niðurstaða nefndarinnar sú að réttast sé að fella ákvæðið brott úr frumvarpinu nefndin telur varhugavert að mæla fyrir um slíkar íþyngjandi aðgerðir í lögum gegn einum hópi í þjóðfélaginu auk þess telur nefndin að illmögulegt yrði að framfylgja ákvæðinu þriðja lagt er til að í annarri málsgrein sextugustu og fjórðu grein a gildandi umferðarlaga verði tiltekið að réttur til einkamerkis gildi í átta ár og að skráður eigandi ökutækis skuli fram að sextíu og fimm ára aldri greiða sama gjald vegna endurnýjunar á rétti til einkamerkis í c lið fjórðu málsgrein tuttugustu og sjöttu grein reglugerðar um skráningu ökutækja númer sjötíu og fimm tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum er gert ráð fyrir að réttur til einkamerkis skuli endurnýjaður á átta ára fresti og að fyrir endurnýjun skuli greiða sérstakt gjald af lögmætisreglu íslensks réttar leiðir að nauðsynlegt er að slíkt ákvæði sé umferðarlögum er þessi breyting gerð til samræmis við álit umboðsmanns alþingis í máli númer fjögur þúsund átta hundruð fjörutíu og þrjú tvö þúsund og sex þá þykir sanngjarnt að ökumenn sextíu og fimm ára og eldri séu undanþegnir gjaldi vegna endurnýjunar á rétti til einkamerkis frá sextíu og fimm ára aldri fá ökumenn ökuskírteini útgefin til ákveðins tíma og eftir áttatíu ára aldur er þeim gert að endurnýja ökuskírteini sitt árlega með hliðsjón af framangreindu þykir eðlilegt að einstaklingar á þessu aldursskeiði þurfi ekki að greiða fyrir rétt til einkamerkis þar sem ökuskírteini þeirra gildir í skemmri tíma en átta ár

skuli sekt ákveðin mun hærri en ella á vegi þar sem hámarkshraði er takmarkaður við minni hraða en áttatíu kílómetra á klukkustund ef hraðinn er þrjátíu prósentum meiri en heimilt er lagt er til að ákvæðið verði fellt brott þar sem hætt er við að ósamræmi í hraðamerkingum milli einstakra sveitarfélaga og að viðmiðunin í ákvæðinu sé til þess fallin að valda ruglingi hjá ökumönnum sjötti í fimmtu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að viðurlög vegna hraðakstursbrota þegar ekið er tvöfalt hraðar en heimilt er skuli vera að minnsta kosti sex mánaða ökuleyfissvipting í

er þrjátíu kílómetrar á klukkustund og þriggja mánaða sviptingu þegar ekið er á meira en hundrað fjörutíu kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkshraði er sjötíu kílómetrar á klukkustund samkvæmt framangreindri reglugerð er að hámarki hægt að svipta einstakling ökurétti í þrjá mánuði þegar ekið er meira en tvöfalt hraðar en heimilt er með hliðsjón af framkomnum athugasemdum um þetta ákvæði frumvarpsins og þeirri verulegu þyngingu viðurlaga sem í ákvæðinu felst er lagt til að miða ökuleyfissviptingu þegar ekið er tvöfalt hraðar en heimilt er við þrjá mánuði í stað sex mánaða sjöunda lögð er til sú leiðrétting að í stað orðsins reglum í þriðju málsgrein a liðar sjöttu greinar frumvarpsins verði sagt lögum áttunda lagðar eru til breytingar á sjöundu greinar frumvarpsins um heimild eða skyldu til að gera vélknúið ökutæki upptækt í tilteknum tilvikum við gerð þessara breytinga var eins og áður segir að mestu farið að áliti refsiréttarnefndar um upptökuákvæði frumvarpsins þá þykir einnig eðlilegt að í annarri málsgrein a liðar sjöundu greinar frumvarpsins sé kveðið á um skyldu til að gera vélknúið ökutæki upptækt þegar eigandi ökutækis hefur verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna og viðkomandi hefur tvisvar síðustu þrjú árin fyrir brotið verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna sem hefur haft í för með sér sviptingu ökuréttar nefndin telur eðlilegt að umferðarlöggjöf sé þannig úr garði gerð að hægt sé að grípa til sértækra aðgerða gegn síbrotamönnum í umferðinni nefndin áréttar þó mikilvægi þess að framangreindu ákvæði verði einungis beitt í undantekningartilvikum þegar brýna nauðsyn ber til og í samræmi við sjötugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar níundi í álitum umboðsmanns alþingis hefur margsinnis verið bent á óskýrar gjaldtökuheimildir meðal annars að óljóst sé hvaða kostnaðarliðum viðkomandi gjaldi sé ætlað að standa undir með vísan til þessa er lagt til að þeir kostnaðarliðir sem ætlað er að liggja til grundvallar útreikningi þeirra gjalda sem umferðarstofu er heimilt að innheimta samkvæmt fyrstu málsgrein hundrað og fjórtándu greinar umferðarlaga verði nánar tilgreindir nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali kristján l möller var fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi sjötta mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason anna kristín gunnarsdóttir með fyrirvara guðjón hjörleifsson þórunn sveinbjarnardóttir með fyrirvara sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson og guðjón